Ich fühle mich schon ganz fremd in dieser Diskussion hier. Ich möchte trotzdem kurz ein paar Dinge deutlich machen bezüglich des letzten halben Jahres unter der griechischen Ratspräsidentschaft. Erst einmal vielen Dank für den Abschluss einer ganzen Reihe von Dossiers, die sehr wichtig sind für die Stabilität der Finanzmärkte, natürlich zu allererst der Abschluss der Bankenunion. Die Bankenunion ist der größte Schritt zur Stabilisierung des Finanzsystems in Europa, und in dieser Hinsicht haben wir wirklich für Europa einen großen Schritt nach vorne getan.

Bedauerlich ist außerdem, dass die griechische Ratspräsidentschaft sich auf die Fahnen geschrieben hatte, die Euro Zone mit einer ganzen Reihe von Maßnahmen zu vertiefen. Jenseits der Bankenunion ist aus den großen Plänen das haben wir hier alles diskutiert Blueprint der Kommission, Präsidentschaftspapier der vier Präsidenten wenig geworden. Das Ergebnis war eine Politik, die sich einseitig an der Austerität orientierte, und im Bereich des aggressiven Steuerwettbewerbs ist leider nichts passiert. Wir haben zu wenig Investitionen, eine zu hohe Arbeitslosigkeit und einen Mangel an gerechter Finanzierung unseres öffentlichen Gemeinwesens, weshalb wir jetzt wieder über neue Schulden diskutieren. Hinsichtlich der unfairen Finanzierung, der Steuerflucht und des Steuerwettbewerbs hat die Ratspräsidentschaft wenig auf die Reihe gebracht, und ich hoffe, dass das im nächsten halben Jahr anders wird.